Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, effectivement, l'instabilité au Moyen Orient, la pauvreté en Afrique, la folie de quelques dictateurs et bien d'autres sujets, dont la montée du terrorisme et les cyberattaques, doivent nous alerter encore davantage sur les questions de défense européenne. J'ajoute que l'attitude de Donald Trump aux États Unis nous oblige à avoir une nouvelle réflexion, car l'Union européenne ne peut rester sans défense. Même si nous sommes tous profondément pacifistes, nous ne vivons malheureusement pas sur la planète des bisounours.

Ce sont des premiers pas importants, mais il faut aller plus loin. Bien entendu, il faut trouver de l'argent frais et ne pas puiser sur les politiques structurelles de l'Union européenne.